frú forseti ég hef lagt fyrir hæstvirtan menntamálaráðherra fyrirspurn í þremur liðum varðandi áskoranir frá bandalagi íslenskra listamanna en á aðalfundi bandalagsins þann sextán febrúar síðastliðinn þá ályktaði bandalagið um þrjú meginatriði í stefnu sinni í fyrsta lagi varðandi menningarstefnu en aðalfundur bandalags listamanna óskar eftir því að menntamálaráðuneytið móti og gefi út menningarstefnu til fjögurra ára í senn svona sambærilegt við það sem gert er í noregi og svo sem í næstu nágrannaríkjum okkar er menningarstefna af ýmsu tagi og norðmenn hafa verið með hana til fjögurra ára danir til tíu ára og svíar held ég að hafi verið til tíu jafnvel tuttugu ára þannig að sinn er siður í landi hverju hvað þetta varðar en menningarstefna er samþykkt hjá ríkisstjórnum nágrannaríkja okkar og ég tek undir þá áskorun bandalags íslenskra listamanna að slíkt þyrfti að vera við lýði hér á íslandi einnig í hugmyndum bandalags íslenskra listamanna er þess getið að slík stefna yrði að vera unnin í samvinnu við listamenn þar sem tekið væri á uppbyggingu og framþróun menningar og lista á íslandi í öðru lagi þá ályktaði bandalag íslenskra listamanna um tekjur af skattprósentu vegna tekna af hugverkum þar eru menn á því spori að óska eftir því að stjórnvöld viðurkenni hugverk sem eign þannig að þau lúti sömu lögmálum og aðrar eignir þegar lagður er á þær skattur hugsunin er sú að listamenn fái jú tekjur sem aðrir launamenn þegar þeir semja eða skapa viðkomandi verk hvort sem það er leikrit fyrir leikhús eða rithöfundur skrifar bók fyrir útgefanda eða þar fram eftir götum en ef að rithöfundurinn eða listamaðurinn hefur síðar á ævinni tekjur af sama verki þá verði þær tekjur skattlagðar eins og væri um launatekjur að ræða í þriðja lagi þá er getið í ályktuninni um starfslaun listamanna en bandalag íslenskra listamanna leggur áherslu á það lögum um starfslaun verði breytt bandalagið telur að það þurfi að fjölga verulega þeim mánaðafjölda sem til staðar er núna eru launasjóðir listamanna að greiða um tólf hundruð mánuði ef ég fer með rétt en það samsvarar svona tvö hundruð áttatíu og átta milljónum á ári bandalagið er að óska eftir talsverðri hækkun á þetta framlag og telja að það megi þess vegna að ósekju hækka um heilar þrjú hundruð milljónir það er um helming nú spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra hvernig hún hyggist bregðast við þessum áskorunum hjá bandalagi íslenskra listamanna